Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Und wir akzeptieren das natürlich auch, weil wir als Europäische Union, wir als Europäisches Parlament uns zu den Regeln der WTO bekennen. Aber es ist schon ein Treppenwitz der Geschichte, dass dieser Präsident, der nun auf diese legalen Zölle baut, im gleichen Atemzug verhindert, dass die Gerichtsbarkeit der WTO weiter bestehen kann. Im Dezember werden wir nur noch einen Richter am Berufungsgericht der WTO haben, und dann wird es eben keine Urteile mehr geben, die Konflikte lösen, und er kann die illegalen Zölle weiter bestehen lassen.

Deswegen Ja, verhandeln, auch wenn es mit Herrn Trump sicherlich schwerfällt.